en particulier sur le déminage, la réinstallation des personnes déplacées et la reconstruction des infrastructures. Nous saluons également les premières élections du Conseil provincial du Nord et nous espérons qu'une coopération efficace entre le nouveau Conseil provincial et l'administration centrale pourra être assurée. Malgré ces mesures positives, d'autres défis restent à relever au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, les libertés civiles et religieuses, l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'état de droit. Assurer la pleine responsabilité pour les crimes passés est essentiel pour une véritable réconciliation dans une situation de post conflit. À cet égard, nous encourageons vivement le gouvernement sri lankais à prendre des mesures supplémentaires pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport de sa propre commission des enseignements et de la réconciliation, et mener une enquête indépendante et crédible sur les violations présumées du droit international. Des appels similaires ont été faits par d'autres partenaires internationaux, et les progrès seront évalués avant le prochain Conseil des droits de l'homme, en mars 2014. L'Union européenne suivra ce processus de très près. À cet égard, nous avons pris bonne note de la mise en place d'une commission d'enquête sur les disparitions et du lancement d'une enquête nationale sur les violations des droits de l'homme par le Sri Lanka. Nous saluons les visites du haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes déplacées. Nous encourageons le gouvernement sri lankais à adresser de nouvelles invitations pour faciliter les demandes de visite encore non satisfaites par d'autres titulaires de mandat spécial de l'ONU, y compris le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Nous continuons également à encourager le Sri Lanka à s'engager dans un dialogue avec l'Union européenne et avec d'autres partenaires internationaux susceptibles d'apporter une aide dans le cadre des tâches difficiles restant à mettre en œuvre.